Ondanks de beperkte grootte en ook de beperkte ervaring is er op een aantal belangrijke thema's goede voortgang geboekt. Terecht heeft Cyprus de provocaties van Ankara genegeerd, dat de relaties met het roulerend voorzitterschap heeft bevroren en deelname aan bijeenkomsten heeft vermeden.

Ik zou Cyprus en in het bijzonder ook de inzet van de ambtelijke staf van het Cypriotisch voorzitterschap willen prijzen voor de bereikte voortgang in het afgelopen halfjaar. Na dertig jaar is er eindelijk een Europees patent en dat is belangrijk voor innovaties en daarmee een bron voor toekomstige werkgelegenheid. Ook werd een overeenkomst over de begroting voor 2013 bereikt, zodat toegezegde betalingen aan concrete investeringen en projecten toch uitgevoerd kunnen worden. Ook dat draagt bij aan groei en werkgelegenheid. Ik noem deze punten speciaal, omdat de werkloosheid en vooral de bestrijding van de jeugdwerkloosheid onze grote prioriteit moet zijn. Dat vereist daadkracht en actie. Daarvoor is ook herstel van stabiliteit en vertrouwen in Europa en in onze bankensector van groot belang.

Op dit moment worden de onderhandelingen gevoerd met het Europees Parlement, die hopelijk snel tot resultaat leiden. Voorzitter, op Europees niveau is goede voortgang geboekt, maar thuis in Cyprus bleek de regering niet in staat de crisis in eigen land te beheersen. De Cypriotische regering verzuimde noodzakelijke maatregelen te nemen voor een duurzaam begrotingsbeleid en voor structurele hervormingen om de concurrentiekracht te versterken.

Daardoor kwam de bankencrisis extra hard aan. Helaas betalen de Cypriotische burgers de prijs. Ik was afgelopen week op bezoek in Cyprus en zag de schade van de crisis, maar ook de ondernemingslust en de veerkracht van de Cypriotische burgers. Voorzitter, een snel akkoord over Europese steun uit het noodfonds ESM is vereist, maar dat vereist wel een geloofwaardig plan om het Cypriotische huis weer op orde te krijgen, inclusief een geloofwaardige implementatie. Het ziet ernaar uit dat deze regering dat niet kan bieden en na de verkiezing een nieuwe regering nodig is om de Cypriotische burger nieuw perspectief te bieden.